hæstvirtur forseti ég legg hér fram fyrirspurn til utanríkisráðherra um eignir ratsjárstofnunar sem sat hér inni fyrir steingrím j sigfússon um þriggja vikna skeið eftir heimsókn okkar þingmanna norðausturkjördæmis

heyrðum við í mörgum sveitarstjórnarmönnum og meðal annars fulltrúum langanesbyggðar sem lýstu ástandi í sínu sveitarfélagi og hvernig atvinnuástandið er hvernig íbúaþróun hefur verið hvað varðar langanesbyggð hafði það verið þungt högg fyrir það litla sveitarfélag eða fámenna sveitarfélag að ratsjárstofnun skyldi verða lögð niður

hvað varðar íbúaöryggi um búsetu fólks á hinum litla stað bakkafirði og eins yfir á þórshöfn en með brottflutningi ratsjárstöðvarinnar og þeirra sem við hana unnu litu sveitarstjórnarmenn svo til að þau hús sem höfðu verið íbúðarhús þessara starfsmanna gætu hugsanlega nýst til þá einhverra nýrra starfa starfsmanna ef hægt væri að finna og stuðla að nýrri atvinnustarfsemi á svæðinu starfsmennirnir eru farnir og sveitarstjórn hafði haft samband við fyrrverandi og núverandi utanríkisráðherra og óskað eftir því að húsin yrðu ekki seld fyrr en svona í góðu samráði að minnsta kosti við sveitarstjórn þar sem verið væri að vinna að hugsanlegri annarri atvinnustarfsemi á svæðinu og þar sem sveitarstjórnarmenn sáu að það væri mikilvægt að hafa þessi hús svo kemur í ljós að núna í septembermánuði er bara búið að selja húsin ratsjárstofnun átti ekki húsin heldur fjárfestingarfélagið lýsing sem var þá búið að selja húsin beint fyrir framan nefið á sveitarstjórnarmönnum því vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra fyrstu hvernig var staðið að sölu eigna ratsjárstofnunar á gunnólfsvíkurfjalli hverjum voru eignirnar seldar og hvert var söluverðið annars var haft samráð við sveitarfélög í grennd um ráðstöfun eignanna og hugsanlega nýtingu þeirra